Collega's, die tendensen zijn, collega's, zijn bedreigend voor de toekomst van de EU en voor de welvaart en het welzijn van de Europeanen wij zijn verkozen om daarop een antwoord te geven. Dat antwoord kan en moet ook in belangrijke mate, commissaris, van de culturele sector komen. We moeten absoluut veel meer investeren in het creëren van een gezamenlijke Europese publieke ruimte.

Commissaris, u hebt het net zelf gezegd dit is een sector met groot potentieel voor onze economie en voor de werkgelegenheid en daarom moeten we concrete stimulerende maatregelen nemen, zoals een lagere belasting op online projecten, want de huidige regeling, zeker het BTW tarief, is niet meer van deze tijd en is absoluut onrechtvaardig.